Op het gevaar af de Turkse diplomatie opnieuw te ontstemmen zie haar reactie op tal van EP amendementen dring ik er bij Raad en Commissie op aan de volgende vijf zaken aan de orde te stellen bij de komende onderhandelingen met de Turkse autoriteiten

Onmiddellijke beëindiging van de opvallende discriminatie van niet islamitische minderheden bij de vervulling van hoge civiele en militaire posten in het Turkse overheidsapparaat.

Effectieve overheidsmaatregelen tegen het groeiende antisemitisme in het publieke leven in Turkije.

Turkije moet kleur bekennen waar staat het in het steeds urgentere vraagstuk van het atomaire programma van Teheran?